frú forseti eins og heyra mátti af ræðu háttvirts þingmanns hefur þjóðin nú fengið skýr svör við því hvar ábyrgðin liggur hún er sem sagt hjá hæstarétti að mati háttvirts þingmanns annars vegar og svo hins vegar hjá sjálfstæðisflokksins fyrir hjásetu í málinu er þetta sem sagt niðurstaða háttvirts þingmanns um svona meginatriði þeirrar stöðu sem upp er komin eftir úrskurð hæstaréttar sjálfsætðsiflokkurinn hefur aldrei stutt hugmyndina um stjórnlagaþing hvorki þegar það átti að vera löggefandi né heldur þegar það er ráðgefandi mig langar til a spyrja háttvirtan þingmann eru mörg hundruð milljónum telur háttvirtur þingmaður réttlætanlegt að verja í ráðgefandi þing til þess að senda alþingi hugmyndir um það hvernig eigi að breyta stjórnarskrá að láta vinna í hópi tuttugu og fimm einstaklinga hugmyndir að breytingum á stjórnarskránni sem hver og einn hefur verið kosinn á sínum einstaklingsforsendum sameiginlega standa þau í sjálfu sér ekki fyrir neitt enda hafa menn eftir kosninguna verið að reyna að finna það út hvað það er sem sameinar þennan hóp það hefur smám saman verið að berast í gegnum fjölmiðla eftir að þeir hafa verið að hittast óformlega sem segir okkur auðvitað það að kjósendur vissu í sjálfu sér ekki neitt um það hvað þeir voru að fá þegar þeir gengu til kosninga í þinginu til stjórnlagaþings nú er staðan sú hæstvirtur forseti að það er ekkert stjórnlagaþing á dagskrá það er búið að ógilda kosninguna og nú spyr þjóðin á að endurtaka kosninguna ætlar ríkisstjórnin að skipa þessa tuttugu og fimm einstaklinga eða dettur mönnum kannski í hug að gera það hér á þinginu hvað ef menn ætla ekki að gefa kost

þetta eru spurningarnar sem þjóðin er að spyrja sig frú forseti háttvirtur þingmaður veigrar sér við því að taka á því en bendir á sjálfstæðisflokkinn